In der Tat war der Gipfel in Rio eine große Enttäuschung. Viele, vielleicht die meisten Beobachter haben gesagt, man hätte sich das Geld für diesen großen Gipfel sparen können, weil das Ergebnis sowieso vorher feststand und nicht sehr weitreichend war.

Aber ich denke, wir dürfen nicht die Hände in den Schoß legen. Wir müssen Konsequenzen ziehen und dafür sorgen, dass es beim nächsten Mal eben anders läuft. Das heißt erstens ganz praktisch wir müssen schauen, wie unsere Beteiligung an solchen Veranstaltungen möglich ist, ohne den Steuerzahler zu sehr zu belasten.

Und drittens müssen wir natürlich auch unsere Hausaufgaben machen.

Da möchte ich die Gelegenheit ergreifen, die Probleme beim Emissionshandel anzusprechen. Wir haben im Moment einen sehr viel niedrigeren Preis, als wir ihn 2008 vor Augen hatten, als wir den reformierten Emissionshandel angenommen haben. Das führt dazu, dass Investoren keine ausreichenden Anreize haben, in Low carbon Technologie zu investieren.

Und wir haben auch weniger Einnahmen für internationale Umweltpolitik, wenn der Emissionshandel nicht funktioniert.

Das Parlament hat mit gewaltiger Mehrheit den Bericht Davis angenommen, und wir haben in den Verhandlungen zur Energieeffizienzrichtlinie auch auf eine Reform des Emissionshandels gedrängt. Die Kommission hat uns eine Erklärung gegeben. Und ich möchte den Kommissar bitten, sie auch an alle anderen Kommissare weiterzuleiten, denn diese Erklärung muss gelten! Darin steht, dass wir dringend eine Maßnahme brauchen eine Revision der Auktionierung. Ich höre, dass die Lobby jetzt sehr stark dagegen arbeitet, um das zu verschieben.